Gospa podpredsednica, jaz mislim, da dobro vodite sejo in je pravilno, da ste opozorili poslanca, ki je grobo kršil poslovnik. Ker to, kar je on govoril, s postopkovnim postopkom nima nobene zveze, ampak je enostavno razpravljal. In te svoje stvari bi lahko v razpravi, morda pri delitvi časa brez večjih problemov povedal ali tudi ob repliki. Tako da mislim, da je primerno tudi, da, uporabite kakšne sankcije, ki vam jih dovoljuje poslovnik ob, neprimerni ali pa torej ob zlorabi poslovnika. In to, kar je rekel, pa seveda ne drži, ker je v stališču povedal, da bodo temu zakonu nasprotovali, kljub temu, da veča sredstva za otroke.